Señora Presidenta, señor Comisario, este Programa de Salud para el Crecimiento se presenta en un momento de grandes desafíos asociados a la globalización y a la delicada situación económica que afecta a la Unión Europea, así como al envejecimiento de la sociedad. Como ponente de la Comisión de Industria Investigación y Energía, quiero destacar las numerosas oportunidades que el Programa brinda para reforzar las actuaciones de la Unión en diferentes ámbitos relacionados con la salud. Me refiero a las desigualdades en materia sanitaria, tanto entre regiones como entre sectores de población a la gestión de nuevas enfermedades provenientes de países en vías de desarrollo, resultado de flujos migratorios

y a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para desarrollar el potencial de los servicios sanitarios y mejorar su eficacia y eficiencia. Confío en que estos recursos que ofrece el nuevo Programa permitan dar respuesta a estos retos y oportunidades, con el fin de ofrecer una asistencia sanitaria de mayor calidad y más innovadora.